Die Argumentation des Rates im Trilog auf die damalige Argumentation des Parlaments, die Haushaltslinie für ITER reiche nicht aus, war die verzweifelte Bitte, einen Kompromiss im FP7 zu dem Thema zu finden.

Das kann für uns in der Konsequenz nur bedeuten Für Horizont 2020 bedarf es einer eigenen Haushaltslinie für die europäischen Großforschungsprojekte für ITER, für Galileo, aber auch für GMES. Die Kommission ist jetzt aufgerufen, nicht nur sozusagen als Teilnehmer der Auseinandersetzung zwischen Rat und Kommission zu agieren, sondern selber für die Zukunft tätig zu werden.